Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Staatssekretärin, Herr Kommissar! Ich freue mich, dass die Debatte zum Albanien Bericht gerade heute auf den Unabhängigkeitstag Albaniens fällt, und ich möchte den Menschen in Albanien und in der Diaspora meine herzlichen Glückwünsche dazu aussprechen, sicher auch in Ihrem Namen. Vor der morgigen Abstimmung möchte ich mich zunächst bei den Schattenberichterstattern der anderen Fraktionen für die sehr konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Ich habe mich bemüht, die wesentlichen Punkte der einzelnen Fraktionen mit an Bord zu nehmen. Daher bin ich zuversichtlich, dass wir bei der morgigen Abstimmung ein großes Maß an Übereinstimmung zum Inhalt des Berichts erzielen werden.

Es ist mittlerweile mehr als vier Jahre her, dass Albanien von der EU offiziell als Kandidat für den Beitritt zur EU anerkannt wurde. Wir machen deutlich, dass sich dies auch in der praktischen Realität widerspiegeln muss, und unterstützen die Empfehlung der Europäischen Kommission, Beitrittsverhandlungen mit Albanien zu eröffnen. Gleichzeitig nehmen wir den Beschluss des Rates von vor dem Sommer zur Kenntnis und begrüßen den eindeutigen Pfad, der zum Start dieser Verhandlungen aufgezeigt wurde. Wir erwarten und können es wohl auch erwarten dass die albanische Regierung die Zeit bis dorthin nutzt, um alle Vorkehrungen für die Verhandlungen zu treffen. Wir erwarten allerdings auch, dass der Rat zu seinem Wort steht und im Juni nächsten Jahres den entsprechenden Beschluss fasst, denn alles andere wäre unverständlich und kontraproduktiv, was die Rolle und die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union in der Region angeht. Natürlich ist der vorliegende Bericht auch und in erster Linie ein Beitrag für die albanische Regierung und die Opposition im Hinblick auf die Arbeit, die in dem Land noch getan werden muss, und auf die Arbeit, die bisher getan wurde. Dabei ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Reformanstrengungen immer ein Ziel haben müssen die praktische Lebensrealität der Menschen vor Ort zu verbessern und nicht einem Kommissar oder einem Abgeordneten oder Abgeordneten generell etwas Gutes zu tun. Im Hinblick darauf, was bereits geleistet wurde, muss man feststellen, dass sich Albanien durch die Umsetzung der geforderten Reformen bei den key priorities die Eröffnung der Beitrittsverhandlungen verdient hat allen voran die sehr ambitionierte Justizreform, die über das hinausgeht, was ursprünglich

Sie zeigen klare Resultate Der Vetting Prozess im Justizsektor ist im vollen Gange und zeigt nicht nur erste Ergebnisse, sondern besitzt auch eine abschreckende Wirkung für die Zukunft. Es könnte ein gutes Vorbild sein für alle Regierungen in der Region, die noch nach Wegen suchen, ihre Justizreform durchzuführen. Lassen Sie mich zum Abschluss noch zwei Punkte anführen Wir brauchen dringend eine Wahlrechtsreform. Es ist unbedingt notwendig, dass diese Reform im Sinne der Empfehlung der OSZE durchgeführt wird, und zwar schon vor den Lokalwahlen 2019. Und ich bin noch sehr hoffnungsfroh und hoffe, dass ich das auch bleiben kann, dass die beiden Vorsitzenden der Ad hoc Kommission von der Demokratischen Partei und der Sozialistischen Partei einen gemeinsamen Weg finden, einen guten Vorschlag zu machen. Wir sollten sie dabei auf jeden Fall